Dabei fehlt es vor allem an umsetzbaren Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Verarbeitung von Müll. Daraus entstehen Müllberge, die auf andere Staaten überquellen. Der Petitionsausschuss konnte sich vor Ort auf zahlreichen Reisen ein recht genaues Bild von der Lage in den Regionen machen. Angesichts der möglichen Umweltschäden und der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch den Abfall müssen wir uns dieses Problems nun rasch und konsequent annehmen. Wichtig ist, dass alle Regionen die bestehenden EU Gesetze in diesem Bereich zeitnah umsetzen und umfassende Müllkonzepte erarbeiten. Denn diese Vorschriften existieren und müssen deshalb von den Ländern auch befolgt werden. Die Verantwortung liegt dabei vor allem bei den Mitgliedstaaten. Ich setze dabei auch auf die Europäische Kommission. Sie sollte frühzeitig eingreifen, wenn sich abzeichnet, dass Konzepte in den Regionen fehlerhaft erstellt oder Vorschriften nicht richtig umgesetzt werden, bzw. wenn die Regionen nicht in der Lage oder willens sind, entsprechende Konzepte zu erstellen und umzusetzen. Dazu gehört aber auch, dass es bei Nichteinhaltung schnell und konsequent zu Sanktionen kommt. Eine entscheidende Rolle spielen natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ohne ein Bewusstsein der Menschen für Müllvermeidung und Mülltrennung kann es nur schwer gelingen, einen funktionierenden Müllkreislauf im positiven Sinne im Sinne von einem Stoffkreislauf zu etablieren.

Das ist gut für die Menschen, schont die Umwelt und spart Ressourcen, die anderweitig sinnvoll genutzt werden können.

Das ist richtig.